Existuje len trestný čin sexuálneho zneužívania detí prostredníctvom vytvárania obrazovej dokumentácie. Existuje len výroba fotografií a videozáznamov obzvlášť závažných trestných činov. Keď si uvedomíme tento fakt, je zrejmé, že blokovanie internetových stránok s takýmto obsahom nie je primeranou reakciou. Našou prioritou musí byť ochrana ľudskej dôstojnosti detí. Tú zabezpečí až odstránenie týchto obsahov zo serverov. Blokovanie prístupu na konkrétne stránky by malo byť využívané len v situáciách, keď nie je možné škodlivý obsah hneď vymazať. Dovoľte mi ešte druhý aspekt. Do boja proti zneužívaniu detí a sexuálnemu vykorisťovaniu, hlavne v súvislosti s internetom, by sme mali všetkými prostriedkami zapojiť rodičov. Predstavme si množstvo matiek a otcov, ktorí čakajú pomoc zo strany psychológov, pedagógov, sociológov, lekárov a policajtov, kriminológov a sudcov. Dôvodom je fakt, že ich deti sa nachádzajú v ťažkých situáciách a rodičia hľadajú ospravedlnenie v tom, že nevedeli, čo im hrozí. Pýtam sa pani komisárky aká je zo strany Európskej komisie podpora rodičovskej zodpovednosti? Aké je podľa Európskej komisie miesto rodičov v rešpektovaní a ochrane práv dieťaťa? Pýtam sa to preto, lebo tento aspekt mi chýba v dokumentoch Európskej komisie. Rodičia tam figurujú obyčajne a takmer výlučne ako tí, ktorí si voči deťom neplnia svoje povinnosti, prípadne páchajú na nich násilie.